Or, si au niveau du Parlement la position est fixée, nous attendons que le Conseil fasse de même. Nous ne pouvons plus nous permettre de discuter de la Turquie et de notre relation présente avec ce pays à travers plusieurs voix qui sont contradictoires.

Cela est d'autant plus important que la Turquie est à présent un partenaire très important pour l'Union et tous ses États membres, et cela est valable pour une multitude de domaines. La migration et le commerce ne sont que deux aspects visibles de ce partenariat.

Autrement dit, si nous enlevons de la table des négociations la perspective de l'adhésion, que mettons nous d'autre?

Je pense qu'il ne faut pas prendre cette question à la légère, car elle est essentielle pour la continuité de cette relation, mais aussi pour l'image et la crédibilité de l'Union européenne en Turquie.